Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, velmi mě mrzí, že se Radě a Parlamentu nepodařilo dospět k dohodě v závěrečném kole dohodovacích jednání týkajících se revize směrnice o pracovní době. Komise učinila vše, co bylo v jejích silách pro dosažení kompromisu, předložila řadu návrhů týkajících se všech hlavních otázek, aby oběma zákonodárcům pomohla přiblížit se konečné podobě. Rada a Parlament však nakonec trvaly na svých rozdílných stanoviscích ohledně budoucnosti výjimek, opt outu, která nebylo možné sladit. Chápu a respektuji přání Parlamentu ukončit s definitivní platností používání výjimek. To by bylo i pro mě ideálním řešením a tento prvek jsme též začlenili do návrhu Komise na změnu směrnice v roce 2005. Nicméně po několika letech jednání se jasně ukázalo, že se tím nezajistí dosažení dohody v Radě, že se tím nepřekoná blokační menšina. Příliš mnoho členských států prostě trvalo na tom, že bude možné používat individuální výjimky a že tato možnost musí být ve směrnici i nadále zachována. Proto Komise předložila alternativní návrhy, které měly za cíl zlepšit právní ochranu pracovníků, kteří využívají výjimky a de facto oslabit jejich využívání, zavést důkladné sledovaní používání výjimek na vnitrostátní a evropské úrovni a stanovit omezení pro současné používání odchylek, čímž by se dosáhlo také toho, že povolování výjimek bude pro členské státy čím dál méně zajímavé. Jsme přesvědčen, že tento přístup by skutečně v praxi zlepšil podmínky pracovníků, a co je ještě důležitější, zvýšil by dlouhodobé vyhlídky na to, že členské státy přistoupí na zrušení výjimek. Parlament vycházel z toho, že neexistuje lepší ujednání než takové, které výslovně stanoví zrušení opting out.

Jak jsem již mnohokrát uvedl dříve, jsem plně přesvědčen, že neúspěch při dosažení dohody ohledně návrhu na změnu je špatnou zprávou pro evropské pracovníky a podniky, pro evropské instituce a konec konců pro Evropu jako celek. Za prvé se tím neřeší problém výjimek, které se budou i nadále používat v souladu se stávající směrnicí bez stanovení data jejich ukončení a s velmi malým počtem omezení a bez jakéhokoliv zvláštního přezkumu.

Za druhé přestože rozhodnutí Soudního dvora ve věci pracovní pohotovosti a náhradní doby odpočinku zůstanou zachována beze změny, obávám se, že v mnoha případech to v praxi nepovede k lepší ochraně pracovníků. V řadě členských států mají odvětví s vysokou mírou pracovní pohotovosti skutečné obtíže při dodržování pravidel plynoucích z rozsudků SIMAP, Jaeger. Dosavadním výsledkem je to, že ještě více členských států začalo s cílem vyřešit tento problém používat výjimky. V současné době jich je 15 a mám obavy z toho, že nyní, když není dohoda o pracovní pohotovosti, ještě více států začne opt out používat, aby se přizpůsobily rozhodnutí Evropského soudního dvora, neboť nebudou mít jinou možnost.

A konečně připravíme se také o možnost zlepšení, pokud jde o opatření k zajištění souladu mezi prací a rodinným životem a jasnější definici odchylky pro nezávislé pracovníky. Oba zákonodárci však již učinili rozhodnutí a bezprostředním důsledkem bude neprovedení zvláštního přezkumu výjimek, který požaduje stávající směrnice o pracovní době.

Spolu s ostatními členy Komise se nyní budeme muset zamyslit nad situací, k níž došlo v důsledku nedohody mezi zákonodárci. Chci ovšem konstatovat, že po pěti letech jednání, kde byla předložena celá řada dílčích návrhů, kde byla předložena celá řada pokusů najít cestu, jsme tuto cestu nenalezli. To znamená, že

Proto považuji za nutné velmi pečlivě situaci konzultovat i se sociálními partnery a teprve poté bude moci Komise přistoupit k nějakému dalšímu rozhodnutí a postupu.